Monsieur le Président, au Soudan, la situation est plus que dramatique. Dans ce pays extrêmement pauvre et meurtri par de nombreux conflits, comme celui qui perdure au Darfour, la population vient de descendre massivement dans la rue pour protester contre la décision du gouvernement d'augmenter les prix du pétrole et du gaz. La population soudanaise, dont 50 a moins de quinze ans, vit sous le seuil de pauvreté, alors qu'aucune réforme structurelle de l'économie n'a été engagée. Les ressources de l'or ont été mobilisées, mais rien n'a été fait dans les autres domaines miniers ou dans le secteur agricole, autant de ressources qui pourraient permettre, à terme, de compenser une partie de la perte des revenus pétroliers. Quelle a été la réponse du gouvernement face aux protestations? Tirs à balles réelles sur les manifestants pacifiques, plus de cent d'entre eux ont été tués, arrestations massives d'opposants, de défenseurs des droits humains, de journalistes, d'étudiants.

Les médias sont censurés, l'accès à internet est coupé. Dans cette situation, nous n'approuvons pas la décision de l'Union européenne de ne pas renouveler le mandat de son représentant spécial pour le Soudan.